september tvö þúsund og sjö var gefið út svofellt bréf forseti íslands gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman mánudaginn fyrsta október tvö þúsund og sjö um leið og ég birti þetta er öllum sem setu eiga á alþingi boðið að koma nefndan dag til reykjavíkur og verður þá alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í dómkirkjunni sem hefst klukkan þrettán þrjátíu gjört á bessastöðum tólfta september tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um að alþingi skuli koma saman mánudaginn fyrsta október tvö þúsund og sjö samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið

þingmenn koma að nýju saman eru að venju fagnaðarfundir en um leið sorg og söknuður í hugum allra því einstakur þingskörungur er ekki lengur á meðal okkar féll frá á fögrum degi hné að moldu þegar hann var að klífa fegursta fjall sinnar heimabyggðar í síðasta viðtalinu sem tekið var við einar odd kristjánsson fáeinum dögum fyrir andlát hans og birt í höfuðblaði vestfirðinga brýndi hann menn til dáða í baráttunni fyrir lífskjörum fólksins á landsbyggðinni áréttaði að í raun væri í húfi þjóðarhagur þessi orð urðu í reynd hinsta kveðja hans til íslendinga en það er ákaflega dýrmætt fyrir framtíð þessarar þjóðar að við berum gæfu til að byggja þetta land ef það gengur ekki erum við í mikilli hættu bæði menningarlega og siðferðislega þessi orð einars odds ættu að verða okkur öllum veganesti leiðarljós í stefnumótun grundvöllur í viðhorfum þings og þjóðar þau minna okkur á hverjar rætur íslendinga eru hvað umfram annað hefur gert okkur að einni þjóð skapað samkennd og kraft sem dugðu best þegar á brattann var að sækja þegar baráttan fyrir sjálfstæði og efnahagslegum rétti var í algleymingi og útfærsla landhelginnar kostaði hörð átök við nágrannaþjóð við lifum nú aðra tíma og njótum árangurs á mörgum sviðum umsvif atvinnulífsins aldrei verið meiri og útrásin til annarra landa orðin arðsöm á einstæðan hátt meiri auður safnast nú á færri hendur en við höfum áður kynnst í þessu umróti öllu í hraðfleygri sókn á vígstöðvum í ólíkum áttum er áríðandi að missa ekki sjónar af þeim grundvallarþáttum sem gert hafa íslendinga að einni þjóð skapað sérhverri kynslóð reynslu og vitund sem tengdu fólkið í landinu saman einar oddur kristjánsson minnti okkur á að rætur íslendinga eru á landsbyggðinni að lífsbarátta bænda og sjómanna fólksins í dreifðum byggðum skóp jarðveginn sem nærði menningu okkar og siðferðisvitund þaðan erum við komin flest

og sjávarþorpin veittu okkur veganestið sem best hefur dugað framtíð þessara byggða vítt og breitt um landið allt verður því aldrei hægt að meta á arðsemiskvarðann einan né árangurinn aðeins mældur í ársreikningum hér er meira en fjárhagur í húfi öllu heldur sjálfar rætur þjóðarinnar uppruni okkar og eðlisþættir þegar spurt er hvað hefur dugað íslendingum einna best og gerir enn á okkar tímum er svarið næsta einfalt arfurinn sem sjómenn og bændur landsbyggðin gaf okkur í heimanmund það verður því að hlúa að honum ekki aðeins sem þakkargjörð við liðna tíma heldur fyrst og fremst til að við glötum ekki sálu okkar slítum ekki upp ræturnar í umrótinu sem fylgja mun hinni nýju öld sjálfsmynd og staðfesta íslenskrar þjóðar hvílir einkum á þremur stoðum arfleifðinni sem íbúar dreifðra byggða hafa skapað samkenndinni sem hliðstæð lífskjör festu í sessi tungumáli sem gaf menningunni ávallt nýjan sköpunarkraft

á nú í vök að verjast og því er áríðandi að hugað sé vel að stefnumótun og ákvörðunum líkt og landsbyggðin glímir við margslunginn vanda á samkenndin undir högg að sækja því sífellt breikkar bilið í lífskjörunum hinn mikli auður sem umsvifin á erlendum vettvangi hafa skapað má ekki verða til þess að böndin trosni sem bundið hafa þjóðina saman hitt væri miklu frekar óskandi að vaxandi auðlegð verði til að útrýma fátæktinni meðal okkar og styrkja verkefni sem gefa sem flestum ný tækifæri og einnig að hún nýtist okkur til að veita öflugt liðsinni öðrum þjóðum sem eru í vanda þjóðum sem nú takast á við áskoranir sem við þekkjum margar frá fyrri tíð erfiðleika sem íslendingar glímdu fyrrum við ábyrgð þeirra sem skara fram úr er jafnan rík en sérstaklega á það þó við um okkur íslendinga því öll erum við sprottin úr sama jarðveginum eigum samkennd og samstöðu kynslóðanna mikið að þakka án hennar hefðum við litlum árangri náð um leið og hin mikla sigling atvinnulífsins heldur áfram verða stjórnendur hennar ávallt að hafa hugfast að það var þjóðin öll sem gerði þeim kleift að ýta úr vör keppnisandinn þótt gagnlegur sé má aldrei slíta véböndin sem tengt hafa fólkið í landinu hvert við annað og gert okkur að einni þjóð ef ólík lífskjör spilla friði á heimavelli er hætta á að vindurinn fari fyrr en varir úr seglum íslenskra fleyja sem stefna á markaði heimsins það skildi einar oddur manna best oddviti atvinnulífsins sem ávallt bjó með sínu fólki í önundarfirði þekkti ræturnar og gætti þeirra af einstakri natni það var tungutakið vestan af fjörðum sem gerði honum kleift að móta nýjan þjóðarvilja íslenskan móðurmálið hefur verið akkeri og nægtabrunnur auðlegð í aldanna rás þegar erlend áþján kúgun og arðrán sviptu háa sem lága nær allri björg lífæð baráttunnar fyrir sjálfstæðum rétti uppspretta bókmennta sem gáfu íslendingum aukinn kjark efldi sjálfstraust sem til þurfti þegar hin fátæka þjóð var að hasla sér völl meðal ríkja heims með íslenskuna að vopni höfum við tileinkað okkur þekkinguna sem vísindin hafa hingað til aflað gert æ fleiri fræðasvið að vettvangi okkar og auðgað menninguna í ríkum mæli engin efnisrök eru fyrir því að nú verði að víkja íslenskunni til hliðar ef háskólar og fyrirtæki eiga að ná í fremstu röð og hæpið að halda því fram að íslenskan geti ekki áfram verið jafnoki heimsmálanna í þekkingarsköpun og atvinnulífi þvert á móti ber að efla íslenskukennslu í skólum landsins um leið og við aukum leikni námsfólks í erlendum málum og hjálpum þeim sem hingað koma frá öðrum löndum að læra íslenskuna þótt hnattvæðingin skapi okkur fjölda nýrra tækifæra og gagnlegt sé að auðvelda aðgang erlendra manna að samvinnu við íslendinga skulum við ekki gleyma því að sérstaðan gefur okkur gildi ekki það að falla inn í fjöldann mikla verða eins og allir hinir

sönn og ein og þjóðargæfa að þessir þræðir ófust saman með þeim orðum bið ég alþingismenn að rísa úr sætum og minnast